Frau Präsidentin, sehr verehrter Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Was uns ängstigen und in Panik versetzen muss, ist nicht die schiere Zahl der jugendlichen Arbeitslosen in Europa alleine, sondern die Entwicklung. Von 2008 bis 2011 ist die Zahl der jugendlichen Arbeitslosen um 26,5 gestiegen, das stellt die Internationale Arbeitsorganisation fest. Es ist diese Entwicklung, die dringend Maßnahmen erfordert. Wir koppeln nämlich nicht nur eine ganze Generation vom Arbeitsmarkt ab, wir koppeln eine ganze Generation von einer lebenswerten Zukunft ab. Wenn wir den jungen Menschen das Gefühl von absoluter Nutzlosigkeit geben, brauchen wir uns nicht zu wundern, dass sich die jungen Menschen von dieser EU abwenden, weil sie keine vernünftigen Arbeits und Lebensperspektiven haben. Herr Kommissar, ich bitte dringend darum Sorgen Sie dafür, dass entschlossene Gegenmaßnahmen eingeleitet werden! Ich erkenne schon einiges, aber sorgen Sie bitte dafür, dass die langjährige geistige Windstille jetzt nicht in operative Hektik umschlägt. Wenn ich lese, dass die Kommission ein Programm startet, nach dem junge Menschen, wenn sie sich im Ausland bewerben, jetzt auch finanziell gefördert werden sollen, dann veranstalten wir da einen Wanderzirkus, der das Problem nicht löst. Im Gegenteil Es wird kontraproduktiv, es werden dann Techniker, Ärzte, Ingenieure und Pflegepersonal abgeworben von den Staaten, die reicher sind, die nicht in dieser Krise sind. Es braucht jetzt in dieser Krise, die Ursache für diese Entwicklung ist, offensive Maßnahmen, nämlich den Abbau dieses Sparwahns, der die Wirtschaft in Europa abwürgt. Wir brauchen eine gezielte Wachstumspolitik, wir brauchen eine Stärkung der Binnenkaufkraft, öffentliche Investitionen in Bildung, Forschung, alternative Energien. Das wäre der Weg. Mit der Kombination mit europäischen Fördermitteln wäre es dann möglich, tatsächlich ein integriertes Konzept zu entwickeln, das den jungen Menschen eine Lebensperspektive verschafft. Letzte Bemerkung Mit dieser Jugendarbeitslosigkeit verträgt sich auch nicht der Unfug, das Renteneintrittsalter für die Menschen auf 70 hinaufsetzen zu wollen. Da brauchen wir eine andere Politik, die Jungen den Zugang zum Arbeitsmarkt verschafft.